Mais, aujourd'hui, cet épouvantable système communiste s'est effondré, le Pacte de Varsovie a été dissous. Or, l'OTAN ne cesse de s'étendre. Ses activités s'étendent en dehors de son cadre géographique. L'Afghanistan, que je sache, n'est pas riverain de l'Atlantique Nord. Le Kosovo non plus, où l'on a contribué à l'épuration ethnique des Serbes dans une guerre injuste qui n'a rien résolu. L'OTAN viole donc la Charte des Nations unies. Mes chers collègues, vous êtes complètement inconséquents. Vous prétendez créer une Europe forte et indépendante et vous absorbez la défense européenne dans un commandement à domination américaine. Comment la Russie et d'autres nations ne verraient elles pas dans tout cela une attitude agressive? L'OTAN nous asservit à la politique des États Unis d'Amérique, dont nous sommes les amis, mais dont nous ne saurions être les vassaux et encore moins les valets. Il faut en finir, il faut en sortir.